Das ist in unserem Sinne.

Im Investitionsschutzabkommen haben wir ein bilaterales Gericht mit Berufungsmechanismus vereinbart. Das, was wir seit Jahren hier im Parlament fordern, ist jetzt schriftlich niedergelegt.